În aceste condiții este de așteptat ca impactul negativ asupra economiei să continue. În sectorul pescuitului sunt necesare noi măsuri având în vedere mai ales faptul că pescarii europeni trebuie să facă față unei concurențe internaționale puternice. Pescuitul reprezintă în multe regiuni singura activitate economică posibilă și este important pentru menținerea numărului de locuri de muncă. Așa cum am arătat, trebuie să ne așteptăm în continuare la prețuri ridicate la petrol, iar această conjunctură economică îi afectează în primul rând pe cei care sunt implicați în pescuitul la scară mică. O întrebare importantă în acest context este care este viitorul politicii comune privind pescuitul și care este viitorul Fondului european pentru pescuit? Dacă acest fond este puțin utilizat înseamnă că trebuie analizat și reformat.